Hvala lepa. Spoštovani minister. Proti koncu leta dva tisoč sedemnajst sta svoboda Zveza svobodnih sindikatov in pa Gospodarska zbornica na novinarski konferenci predstavila pobudo, da se, še dodatno razbremeni regres za letni dopust, poleg tega pa sta tudi predlagala, da naj ministrstvo resno razmisli o davčni razbremenitvi trinajste oziroma štirinajste, plače. To je bilo točneje oktobra dva tisoč sedemnajst. Takratno Ministrstvo za finance je, v svojem odgovoru, navedlo, da se, zaveda pomena nagrajevanja zaposlenih, da pa potrebuje, nekaj časa, saj mora opraviti določene analize in pa, premislek. Od takrat je minilo kar nekaj časa. In v tem času verjamem, da so bile narejene potrebne analize, da je bilo dovolj časa za premislek, zato vas, minister, sprašujem, ali vlada, načrtuje v letošnjem letu, spremembo zakona, ki bo v celoti, s prispevki razbremenil, regres za letni dopust do sto procentov povprečne plače, z željo, da bi ta sprememba stopila v veljavo že letos in bi, že letos, bil regres manj obdavčen. Hvala lepa.